Wie kann es sein, dass Menschen so einen Hass entwickeln und irgendwohin gehen und losschießen oder Menschen erstechen, die einfach andere Werte vertreten, die für Vielfalt eintreten, für gleiche Rechte egal, ob es Migranten und Migrantinnen sind, egal welcher Hautfarbe, egal welcher sexuellen Orientierung Menschen, die sich einfach ihres Lebens, ihrer Liebe freuen wie in Orlando in der Lesben und Schwulenbar?

Heute geht es darum, wie wir verhindern können, dass Menschen, die sich radikalisieren, dann zu gewaltbereiten Extremisten werden. Das bedarf zum einen Bildung, Beschäftigung, Inklusion, denn ganz oft liegen die Ursachen darin, dass es keinen Sinn im Leben gibt, keine Arbeit, keinen Job, keine Hoffnung. Menschen wieder Chancen und Freude am Leben zu geben, das Gefühl, ich kann etwas tun in meinem Leben, das ist notwendig. Und ein Zweites das wurde zum Teil schon angesprochen Die Arbeit in Jugendzentren, in Schulen, aber auch in Gefängnissen, wo oft junge Menschen hinkommen aufgrund von kleineren oder größeren Delikten und dort die Gefahr besteht, dass sie radikalisiert werden und dann auch gewaltbereit werden. Ich möchte zwei Beispiele kurz ansprechen, die genau das machen Den Europäischen Bürgerinnenpreis 2015 hat für Österreich das Netzwerk sozialer Zusammenhalt gewonnen, dessen Mitarbeiter in Gefängnisse gehen und dort erfolgreich arbeiten, um Jugendliche, junge Leute, aber auch ältere zu deradikalisieren. Und ein anderes Beispiel, ganz aktuell Gestern gab es hier in Molenbeek ein Zusammentreffen zwischen einem Kampfsportzentrum aus Wien mit Kampfsport Champions und Leuten aus Molenbeek. Sie wurden eingeladen, hier zu zeigen, was sie in dem Zentrum in Wien machen. Über Kampfsport, der sehr oft junge Menschen anzieht, die sich sozusagen austoben wollen in diesem Umfeld wird Neues geschaffen. Das muss gefördert werden, das sind positive Beispiele. Wenn die zusammenarbeiten und sagen IS steht nicht im Koran, wenn Muslime die Hand gegen den IS heben, auch im Sport das sollten wir weiter fördern, und dann wird es hoffentlich weniger dieser Attentate geben.